Madame la Présidente, ce rapport consacré au règlement sur l'évaluation des technologies de santé vise à synthétiser les informations sur les questions d'ordre médical, social, économique et éthique liées à l'utilisation des nouvelles technologies. Cela se conçoit, bien entendu, et il est clair qu'il vaut mieux anticiper toute dérive et, autant que faire se peut, utiliser ces avancées innovantes au mieux de leurs objectifs. Hélas, cette démarche a déjà été appliquée en France concernant les médicaments. Ceux ci ont fait l'objet d'une évaluation portant sur une dizaine d'années de services médicaux rendus, et le résultat ne s'est pas fait attendre! De nombreuses spécialités anciennes génériquées, peu coûteuses et à l'efficacité avérée ont été balayées, et ce, bien entendu, parce qu'elles étaient non rentables.

Demain, dans le cadre de l'évaluation des médicaments à l'échelon européen, mais aussi des dispositifs médicaux, qui vont du sparadrap à l'appareillage de circulation extracorporelle, mais aussi de toutes les techniques cliniques et paracliniques, ce seront tous les soignants qui seront contrôlés, invalidés, voire interdits, car il y a fort à penser que l'indépendance et la transparence seront sujettes à caution. Alors, selon nous, le danger est grand que les seuls intérêts économiques conditionnent la santé en Europe. Cela est, bien sûr, fondamentalement inacceptable. Il en va aussi bien des patients que des soignants, comme des entreprises innovantes. Enfin, et surtout, la souveraineté des États membres doit continuer à prévaloir dans les décisions.